Ich halte es für ein unwürdiges Gezerre um Millionen hier und Milliarden dort, wenn wir nicht hinterfragen, wofür diese Mittel eingesetzt werden. Es gibt ein ganz klares Bekenntnis zu den Strukturfonds, zur Kohäsion. Wir wollen ein Europa des Friedens, ein Europa der Beschäftigung, ein Europa der Bildungschancen, ein Europa der Sicherheit, ein Europa der sozialen Sicherheit.